að formaður sjálfstæðisflokksins dragi fram það sem birtist í mogganum þann dag sem hann kemur með fyrirspurnir til mín og það var einmitt verið að býsnast yfir þessum skilanefndum

það sé jafnræði á milli aðila þegar verið er að gera upp þessi fyrirtæki innan skilanefndanna það er það sem ég er að kalla eftir eftir hvaða regluverki hefur verið farið og hvernig er það gagnsæi sem hefur verið unnið samkvæmt inni í skilanefndunum mér finnst eðlilegt að um það sé spurt varðandi það sem gera þarf þá fór ég bæði yfir það í ræðu minni í gær og einnig í dag að það er mjög margt sem þarf að gera að því er varðar fjármálakerfið og byggja á því og fara yfir reynsluna af því sem aflaga fór í hruninu við erum til dæmis að skoða hvernig hægt er að taka á krosseignatengslum sem ég nefndi áðan hvernig er hægt að gera fjármálakerfið þannig úr garði að þetta hrun endurtaki sig ekki aftur og það hafa verið boðaðar í þeirri þingmálaskrá sem hefur verið lögð fram margvíslegar breytingar af hálfu efnahags og viðskiptaráðuneytisins til að styrkja allan fjármálamarkaðinn og gera hann gegnsærri og þessar tillögur munu koma fram á næstu vikum og mánuðum varðandi norræna velferðarkerfið þá er það svo að háttvirtur þingmaður veit það og ég hef sagt það áður að velferðarkerfið drabbaðist niður á þeim velferðarárum sem við bjuggum við þegar var mikill tekjuafgangur á ríkissjóði og líka að það var ekki farið rétt í skattabreytingar sem er í þeirri skýrslu sem hefur verið birt í dag